Commissaris Andor gaf op 7 mei een bemoedigende speech over wat ons te doen staat. Wij hebben meer solidariteit nodig, zei hij en hij citeerde Habermas Je helpt iemand omdat je een gezamenlijke toekomst hebt.

Wij hebben nu drie jaar besteed aan meer begrotingsdiscipline en meer economische afspraken. Solidariteit is daarbij helaas grotendeels vergeten. Ik ben blij met de plannen voor een fiscale schokdemper, bijvoorbeeld in de vorm van een werkloosheidsfonds. Maar daar zou de Raad nu mee moeten beginnen, niet op de lange termijn. Ik ben blij dat de Commissie eindelijk erkent dat wij niet alleen de economische onevenwichtigheden moeten corrigeren, maar ook de sociale onevenwichtigheden. Het is heel erg jammer dat de Commissie daar blind voor is geweest bij het opstellen van het sixpack.

Maar de manier waarop lidstaten nu worden geëvalueerd betekent dat economische hervormingen vooral uitdraaien op concurrentie, op lonen en op arbeidsvoorwaarden. Dat vergroot sociale ongelijkheid in plaats van dat het deze verkleint. Ik ben nu bang dat er twee aparte processen gaan ontstaan. Eentje voor economische onevenwichtigheden, met harde wetgeving en harde sancties, waar de lidstaten daadwerkelijk hun beleid op gaan baseren. En daarnaast eentje voor sociale onevenwichtigheden met wat gezellige benchmarks die boterzacht zijn, een soort 'open methode van coördinatie 2.0', waar niemand zich iets van gaat aantrekken. Graag hoor ik wat de plannen van de Commissie zijn. Wordt de sociale poot louter een symbolische exercitie of gaat de Commissie samen met het Parlement werken aan een nieuw geïntegreerd sociaal economisch scorebord dat wél oog heeft voor de bestrijding van ongelijkheid, van armoede en van werkloosheid?